Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Der Grund dafür, dass die kapitalgedeckte Rente nicht mehr sicher ist, ist die Europäische Zentralbank Es gibt keine Zinsen mehr, man kann keine Vorsorge durch Ersparnisse mehr treiben.

An diesem großen Fehler der Geldpolitik unserer Zentralbank ändert auch PEPP nichts.

Aber wenn keine Zinsen da sind, dann ist der Anreiz minimal. Was nun das Europäische Parlament hier macht, ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem Schaden, der durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank angerichtet wird. Aber so, wie das hier gemacht wird, wird es auch noch falsch angepackt.

Es ist intransparent, und es ist überteuert, sodass es auf dem Markt nicht vernünftig erfolgreich sein kann. Ich schaue mir nur an, was hier im Bereich der Beratung auferlegt wird eine zwingende Beratung durch Verkäufer, von denen jeder weiß, dass sie eigentlich für Beratung völlig unqualifiziert sind. Und danke schön, Herr Giegold, für den Hinweis auf die Interessenkonflikte. Wer hat den größten Interessenkonflikt? Das sind doch gerade die Verkäufer dieser Produkte, die hier das Europäische Parlament nun auch noch mit der Beratung beauftragt. Diese Beratung ist unnütz, überflüssig, und dass wir sie zwingend machen, macht das Produkt teuer und marktunfähig.